simple accord exécutif, serait contraire à la constitution américaine. Alors que le Parlement européen s'apprête, comme vous le savez, à adopter une résolution sur l'accord ACTA, que celui ci soulève encore de grandes inquiétudes et est loin de faire l'unanimité chez nos concitoyens, je pense qu'il serait utile d'avoir, de la part de nos interlocuteurs américains, une réponse très claire sur deux points ACTA peut il être ratifié par les États Unis?

En effet, un accord anti contrefaçon dont sont déjà absents la Chine, l'Inde et le Brésil, et qui ne serait pas mis en œuvre par les États Unis, perdrait grandement de sa crédibilité.